Vorrei riconoscere loro che, se durante questa conciliazione abbiamo superato alcuni principi, come è stato detto dal presidente Arthuis, e abbiamo fatto alcune conquiste anche economiche, come è stato rilevato dal relatore Mureşan e dal Commissario Oettinger, è per il loro lavoro, per il lavoro che hanno fatto durante la fase di conciliazione. Ciò non toglie che il loro duro lavoro, il loro impegno, eccetera, non possano vedermi soddisfatto in pieno e non possano vedere soddisfatto in pieno il gruppo che ho l'onore di rappresentare qui. I problemi ci sono, sono ancora davanti a tutti noi e sono di tre ordini. Sono di ordine generale, signora Presidente, sono di ordine di metodo e sono di ordine di merito.

Di ordine di metodo, perché la discussione che c'è stata, nonostante il nostro relatore, il Presidente e il Commissario abbiamo cercato di riportarla sui binari corretti, è stata una discussione che il Consiglio ha voluto e non per demerito della Presidenza estone, a cui va anche il mio ringraziamento e che è stata tutta mirata soltanto agli aspetti finanziari del bilancio, mentre noi avevamo bisogno di dare delle risposte politiche alle richieste delle cittadine e dei cittadini europei. Sul merito ci siamo già intrattenuti molto ed è stato detto molto, ma io penso che non siano state date tutte le risposte che dovevano essere date, che non erano quelle che chiedeva il Parlamento europeo, signora Presidente, non erano quelle che chiedevamo noi come parlamentari, ma solo quelle che si aspettavano i cittadini europei da questa Unione europea. Sul lavoro molto di più, sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza dei rifugiati dovevamo fare e potevamo impegnarci molto di più. Io credo che questa discussione, signora Presidente, abbia dimostrato che se c'è un anello debole in questa Unione europea, l'anello debole sta nel Consiglio, non certo nel Parlamento e nella Commissione. In un Consiglio che di fronte alle richieste dei cittadini, invece di guardare in faccia ai cittadini, gira la testa dall'altra parte e cerca di risolvere soltanto gli aspetti finanziari. Noi avremmo bisogno oggi e avremo bisogno in futuro di rispondere agli aspetti politici, economici e sociali che i cittadini ci pongono.